Monsieur le Président, je poursuis mon exposé.

Encore une fois, que se passerait il si, la France ayant fait jouer les dispositions de sa Constitution, comme c'est habituellement le cas dans la vie politique et dans la vie internationale, notre Parlement avait pris aujourd'hui une autre décision? Est ce à dire que désormais tous les États membres sont sous la tutelle du Conseil, de la Commission ou du Parlement européen et ne peuvent ratifier des traités qui concernent manifestement leurs relations avec des États non membres de l'Union européenne sans l'autorisation de ces instances supranationales? Là encore, il s'agit d'une véritable capitis deminutio de notre souveraineté, qui est passée totalement inaperçue aux yeux de la plupart de nos collègues.